frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti meiri hluta menntamálanefndar um frumvarp til laga um æskulýðsmál nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þá gesti sem tilgreindir eru í álitinu með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög um æskulýðsmál

tilgangur laganna er fyrst og fremst að styðja börn og ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi nefndin fjallaði á fundum sínum meðal annars um tíundu greinar frumvarpsins er fjallar um starfsskilyrði í æskulýðsstarfi

fyrir brot á ávana og fíkniefnalögum á síðastliðnum fimm árum með þessu er ekki hafnað öllum þeim sem hafa einhvern tímann á lífsleiðinni brotið gegn framangreindri löggjöf en snúið við blaðinu slíkir aðilar geta jafnvel í einhverjum tilvikum unnið að forvörnum þá ræddi nefndin ýmis sjónarmið varðandi tíundu grein annars vegar hvort eðlilegt sé að tiltaka sérstaklega kynferðisbrot og brot á ákvæðum laga um ávana og fíkniefni einkum með hliðsjón af öðrum alvarlegum brotum svo sem manndrápi eða þjófnaði en slík brot eru ekki undanskilin hins vegar hvort í þessu sambandi ætti að takmarka upptalningu brota og miða eingöngu við ákvæði þrítugustu og sjöttu grein barnaverndarlaga númer áttatíu tvö þúsund og tvö niðurstaða meiri hlutans er sú að ekki sé tilefni til að breyta tíundu greinar frumvarpsins meiri hlutinn telur jafnframt að rétt sé að tiltaka sérstaklega brot á ákvæðum ávana og fíkniefnalöggjafar á síðastliðnum fimm árum með hliðsjón af eðli slíkra brota og takmarka þá hættu að vettvangur slíkra brota sé við æskulýðsstarfsemi frú forseti meiri hluti nefndarinnar beinir þó jafnframt þeim tilmælum til þeirra sem annast ráðningar á þessu sviði að tryggja að ráðningarferlið sé vandað

sú kostnaðarumsögn sem tilgreind er í frumvarpinu er efnislega röng þar sem þau mistök áttu sér stað að eldri umsögn sem fylgdi með frumvarpinu á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi var sett inn í frumvarpið í stað nýrrar kostnaðarumsagnar rétt kostnaðarumsögn er því fylgiskjal með nefndarálitinu lögð er til sú breyting á tólftu greinar frumvarpsins að skipunartími ráðgjafarnefndar æskulýðsrannsókna verði þrjú ár í stað tveggja

ráðherra meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindri breytingu sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta nefndarálit rita ásamt mér háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir sigurrós þorgrímsdóttir kjartan ólafsson og sæunn stefánsdóttir en háttvirtir þingmenn magnús þór hafsteinsson sat fund nefndarinnar sem